Elle offre un curieux contraste avec celle qui a été adoptée ce matin sur les minorités chrétiennes. Nous sommes tous attachés dans cet hémicycle, du moins je l'espère, à la liberté d'expression, de conscience et de religion. Ce qui doit nous préoccuper à parts égales, ce sont tous ceux et toutes celles qui victimes de persécutions en raison de leurs choix religieux, y compris quand ils décident de changer de religion et y compris quand ils ne croient pas en Dieu. Si nous voulons lutter contre les intégrismes religieux quels qu'ils soient, nous devons en effet traiter de la même façon tous ceux et toutes celles qui sont victimes de ces intégrismes.

Souvenons nous de l'antisémitisme, qui fit tant de ravages au cours du vingtième siècle et qui survit de façon plus ou moins larvée dans nombre de pays de l'Union européenne. Toutes les religions ont leur intégrisme et les premières victimes de ces intégrismes sont souvent les religieux modérés des mêmes religions. De ce point de vue, l'assassinat de Salman Taseer, gouverneur de la province du Pendjab, est exemplaire. Cet homme a été assassiné parce qu'il était un modèle de tolérance et qu'il avait osé dénoncer la loi sur le blasphème en vigueur dans son pays et les détournements qu'en faisaient certains groupes extrémistes dans des cas comme celui d'Asia Bibi, chrétienne condamnée à mort pour blasphème en vertu du code pénal pakistanais.

N'oublions que cette loi sur le blasphème s'applique d'abord à des musulmans, qu'elle frappe toutes les minorités religieuses, tout particulièrement des femmes, mais aussi des syndicalistes, des journalistes, des avocats, et qu'au delà, tous ces gens sont souvent privés de leurs libertés fondamentales quand ils ne sont pas contraints à vivre dans la clandestinité. En conséquence, il serait temps que la Commission et le service des affaires extérieures changent leur politique et j'aimerais, Monsieur le Commissaire, que vous nous fassiez un bilan précis de l'accord avec la Tunisie, de l'accord sur la démocratie et les droits de l'homme avec le Pakistan et que la Tunisie nous serve de leçon, vous serve de leçon.